Die Demonstrationen im Iran wandten sich ursprünglich gegen Kürzungen im sozialen Bereich. Dort gibt es nämlich nach wie vor viel Arbeitslosigkeit und dementsprechend auch Armut.

Nachdem der Iran alle Verpflichtungen aus dem Atomvertrag erfüllt hat, liegt es jetzt an uns an der EU und den USA die damit verbundenen Sanktionen aufzuheben. Wie wir wissen, halten sich die USA nicht an ihre Verpflichtungen. Aber auch wir Europäer erfüllen sie nicht ganz, weil es immer noch nicht möglich ist, über normale Banken Geldüberweisungen in den Iran und aus dem Iran durchzuführen. Es gibt aber Banken, die trotz der Drohungen aus den USA bereit sind, Geschäfte mit dem Iran zu machen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Politik ein positives Zeichen setzt, dass dies wirklich geschieht. Das wird der iranischen Bevölkerung helfen. Wir sind auf gutem Weg dazu. Ich bitte Sie, vor allem die Kommission, dass Sie hier weiterhelfen.